hvatti til þess að það yrðu haldnir margir og langir fundir ég vænti þess að í þessu hafi falist fyrirheit um að háttvirtur þingmaður og hennar félagar í stjórnarliðinu ætli að taka til máls eða er það bara þannig að þetta séu fundir sem stjórnarandstaðan eigi að taka þátt í treysta menn sér ekki til þessarar umræðu lengur er það þannig að ríkisstjórnarliðum finnst ekkert hafa breyst í þessari umræðu ekkert hafi koma neitt nýtt fram finnst mönnum ekki taka því að ræða hluti sem hafa komið fram ábendingar sem hafa komið fram jafnvel eftir að þessi umræða fyrri umræða hófst háttvirtur þingmaður sagði að það væri auðvitað þannig að hverjum þingmanni væri sjálfrátt hvort þeir tækju til

en ég hvet háttvirtir þingmenn til að manna sig upp í það að ræða við okkur um þetta mál og sitja ekki og vera hérna eins og atkvæðavélar um það að lengja fundi en taka ekki þátt